Regiunea dispune de un potențial semnificativ de producere și aprovizionare cu energie și trebuie să i se acorde mai multă atenție, în special pentru asigurarea securității energetice a Uniunii. Având în vedere că, până în momentul de față, demersurile UE nu au fost suficient de bine cristalizate și Sinergia Mării Negre nu și a atins potențialul scontat, îmi afirm speranța că Serviciul European de Acțiune Externă va dispune de resursele necesare, umane și materiale, pentru ducerea la bun sfârșit a implementării celor trei parteneriate

Consider că Uniunea Europeană nu trebuie să neglijeze această regiune, ci dimpotrivă, trebuie să își facă simțită prezența prin acțiuni consecvente și pe termen lung, care să permită valorificarea posibilităților de dezvoltare.